með þeim lögum er kveðið á um sameiningu félags og tryggingamálaráðuneytisins og heilbrigðisráðuneytisins í nýtt velferðarráðuneyti og sameiningu dómsmála og mannréttindaráðuneytisins og samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytis í nýtt innanríkisráðuneyti frá og með fyrsta janúar næstkomandi í samræmi við samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar er nú unnið að því að fækka ráðuneytum úr tólf í níu og sameina stofnanir og hagræða með því um leið og skilvirkni er aukin innan kerfisins sú endurskoðun sem þegar hefur átt sér stað og enn er unnið að í stjórnarráðinu er bæði nauðsynleg og löngu tímabær ég tel afar mikilvægt ekki síst á þeim tímum sem við göngum nú í gegnum í kjölfar hrunsins að auka samstarf þannig að ríkið í heild og einstök ráðuneyti og stofnana vinni saman sem ein heild ég tel að það sé nauðsynlegt að auka sveigjanleika innan kerfisins þannig að sérfræðingar flytjist á milli þar sem þeirra er mest þörf eftir verkefnum og stöðu mála hverju sinni þannig nýtum við þann mikla mannauð sem býr innan ráðuneyta og

gert er ráð fyrir umtalsverðum breytingum innan stjórnsýslunnar við ríkisstjórnarskipti og jafnvel oftar eftir áherslum og breytingum í samfélaginu segja má að tveir þættir af þessum umfangsmiklu stjórnkerfisumbótum hafi nú náð fram að ganga í fyrsta lagi með samþykkt laga númer níutíu og átta tvö þúsund og níu þar sem meðal annars voru flutt verkefni milli ráðuneyta og til varð nýtt efnahags og viðskiptaráðuneyti í þeim lögum var einnig mælt fyrir um breytingar á verkaskiptingu nokkurra annarra ráðuneyta og nöfnum þeirra breytt til að endurspegla betur hlutverk þeirra þá hefur forsætisráðuneytið meðal annars fengið aukið forustu og verkstjórnarhlutverk í öðru lagi með samþykkt laga númer hundrað tuttugu og eitt tvö þúsund og tíu þar sem samþykkt var að fækka ráðuneytum úr tólf í tíu þá er unnið að endurskoðun stofnanakerfisins og að bæta gæði opinberrar þjónustu og miðar þeirri vinnu vel markmiðið með þessum umbótum er að gera þjónustu hins opinbera við almenning og atvinnulíf eins góða og kostur er með þeim fjármunum sem til ráðstöfunar eru hverju sinni það frumvarp sem ég mæli fyrir er bein afleiðing framangreindrar sameiningar ráunetya og kveður á um breytingar á fagheitum viðkomandi ráðherra og ráðuneyta til samræmis við hin nýju heiti með frumvarpinu er einnig lagt til að fækkað verði tilvísunum í fagheiti ráðherra og ráðuneyta og að jafnaði komi heiti þeirra einungis fyrir einu sinni í hverjum lögum slíkt er til nokkurrar einföldunar en þess er jafnframt gætt að skýrleiki á ábyrgðarsviði viðkomandi ráðherra haldist eins frumvarpinu felast því ekki efnislegar breytingar á málefnasviðum viðkomandi ráðherra og verkefni eru ekki færð til milli ráðuneyta með frumvarpinu í einstaka tilvikum hefur verið talin þörf á að breyta orðalagi og er slíkt þá skýrt sérstaklega í athugasemdum við einstakar greinar frumvarpsins á þetta til dæmis við þegar um tilnefningar og samráðsákvæði er að ræða frumvarpið skiptist í tvo þætti og skiptist hvor þáttur í tvo hluta sem síðan greinast í kafla í fyrsta þætti frumvarpsins er að finna breytingar er varða nýtt velferðarráðuneyti fyrsti hluti þess þáttar hefur að geyma löggjöf sem heyrir til málefnasvið félags og tryggingamálaráðherra en í öðrum hluta þáttarins er fjallað um löggjöf á málefnasviði heilbrigðisráðherra í öðrum þætti frumvarpsins er að finna breytingar er varða nýtt innanríkisráðuneyti fyrsti hluti þess þáttar hefur að geyma löggjöf sem tilheyrir málefnasviði dómsmála og mannréttindaráðherra en í öðrum hluta þess er fjallað um löggjöf á málefnasviði samgöngu og sveitarstjórnarráðherra frumvarpið er svo kaflaskipt eftir þeim lögum sem breyta á og skýrir það sig nokkuð sjálft virðulegi forseti frumvarp það sem ég mæli hér fyrir felur í sér tæknilegar breytingar sem eiga stoð í samþykkt alþingis á lögum um sameiningarhluta viðkomandi ráðuneyta í september síðastliðinn að baki frumvarpinu liggja því mikilvægar sameiningar og löngu tímabærar það þekkja þeir þingmenn og ráðherrar sem hafa einbeitt sér að heilbrigðis og félagsmálum gegnum árin virðulegi forseti ég legg ríka áherslu á að um næstu áramót verði til ný ráðuneyti og verður nýtt skipulag í ráðuneytunum mótað í samræmi við það